Velké Británie, USA, územní svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Nezávislý protikorupční soud, který byl zřízen před několika dny, je důkazem toho, že Ukrajina přeci jen postupuje v reformách, i když ten postup by měl být nepochybně razantnější. Je třeba udělat vše, nejde pouze samozřejmě jen o reformy, ale jde i o otázky osob, které plní určitou úlohu. Já vnímám pokrok, ke kterému na Ukrajině dochází, byť bych i já přivítal razantnější postup. Myslím si, že Ukrajina potřebuje naši pomoc a já rád podpořím tento návrh usnesení.